Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Es ist uns eine große Ehre, Sie heute bei uns willkommen heißen zu dürfen.

Wir freuen uns auf Ihre Rede.